ranga afstöðu í málum sem þessu og ég stend við það vegna þess að háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir hefur rembst eins og rjúpan við staurinn í þessu máli að halda því vakandi og halda því til haga og talað fyrir því að þessi eini fulltrúi sé þarna áfram í írak ég veit ekki um neinn annan sem hefur talað með þeim hætti forsætisráðherra var spurður að því hvort hann hefði tekið þessa ákvörðun og hann sagði nei hann hefði ekki tekið þessa ákvörðun en hann virti rétt minn til þess að gera það þetta mál sem væri á mínu forræði síðan ekki söguna meir en háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir virðist ekki geta á heilli sér tekið yfir því að þessi eini fulltrúi sé ekki lengur í írak að taka þar þátt í herverkefni í þjálfun hers eins og þetta verkefni var skilgreint í írak að þetta grafi undan framboði til öryggisráðsins þá eru engin teikn á lofti um það háttvirtur þingmaður að þetta hafi með nokkrum hætti neikvæð áhrif á framboð íslands til öryggisráðsins og það mætti alveg eins færa rök fyrir hinu öndverð í þessu máli það eru eflaust nokkuð skiptar skoðanir en það má fullt eins færa öndverð rök í þessu máli og segja að þetta hjálpi framboði okkar til öryggisráðsins fremur en hitt hvað varðar það sem ég sagði í d v geri ég ráð fyrir því að það sé rétt eftir mér haft í þessu máli þetta er auðvitað spurningin um það hvernig menn orða hlutina það getur verið smekksatriði ég hef sjálfsagt orðað þetta með þessum hætti í samtali mínu við dv